Monsieur le Président, je félicite d'abord les deux rapporteures, qui ont fait un très bon travail, très complet et qui contient tous les éléments stratégiques d'une véritable politique européenne cohérente et responsable en matière d'asile.

On y trouve aussi et je m'en réjouis particulièrement l'esquisse d'une politique d'asile totalement intégrée.

Toutes les procédures, tous les recours et tous les délais doivent être harmonisés. Dernier élément, Monsieur le Président, sur le plan budgétaire, à l'évidence, les moyens budgétaires prévus dans le cadre financier pluriannuel sont insuffisants.